Ja, lep pozdrav vsem skupaj, predsedujoča oziroma podpredsednica, vsi ostali prisotni. Včeraj pozno smo res razpravljali o tem zakonu, ne, tudi verjamem, da je koncentracija že padla ob tej pozni uri, ampak vseeno, ne, imam nekaj pomislekov, oziroma ko so, bili določeni razpravljavci, bi rekel tako, ne, gospod Horvat je odlično ponaroziv ponazoril, razmere, ki se bodo mogoče, pojavljale v bodoče pod tistim stolpom v Lendavi, ne, okrog goric ali pa vinogradov, ki tam so, in seveda, kaj se bo zgodilo v prihodnosti okrog, rezanja vinogradov in pa potem posledično tudi praznjenje, pokrajine in kakorkoli tudi bodoče zaraščanje. Govorijo tudi o vinu, ne, o prodanem vinu, ne. Jaz pravim, da fajn je, če vino prodaš, ne, najboljše vino pa je tisto pokasirano vino, ne, tisto, ki dobiš plačano, marsikje v preteklosti vinogradniki svojega vina niso nikoli dobili plačanega. Kakor ... Pa če gre tudi za grozdje ali pa za vino. Tam, v, ko sem govoril o, naši naši pokrajini okrog Ormoža, da že tu pa tam vidimo kak vinograd posekan, ne, seveda v prihodnosti bo to tudi zaraščeno, kakorkoli, govoril sem tudi o spremenjeni pokrajini, naši lepi vinorodni deželi, ampak sem potem, tudi je bilo z z moje leve strani na govorniškem odru malo smeha, ne, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, ko bomo to poceni zemljo, mogoče bodo pokupili, tujci in ostali bomo brez te zemlje in bomo seveda viničarji. Jaz sem se mogoče včeraj narobe izrazil, po trinajsti uri razprave sem govoril "javničarji", seveda, da sem se zmotil. Se tudi opravičujem, če je kdo to opazil, ampak vseeno, je pa žalostna zgodba, ne. Ne vem, zakaj je bil tudi ta smeh. Gospo državno sekretarko bi samo spomnil, da pač pri nastajanju tega zakona, sem prepričan, da niso bili vprašani ti mali vinogradniki, o katerih mi govorimo. To so tisti majhni, tisti, ki imajo par sto trsov ali tisoč, do dva tisoč trsov, pač kako narekuje in, ti sigurno niso bili za te velike kazni, ki so seveda v zakonu napisane. Sem prepričan, da niso bili niti prisotni. Nihče jih ni vprašal. To je moje mnenje. So pa bile tiste interesne skupine, ki pa se pojavljajo pri teh vinskih zgodbah, ne, to so pa tiste interesne skupine, ki tudi mogoče nimajo, ti poslovni subjekti, ki nimajo niti enega trsa v posajenega, pa vseeno, krojijo vinsko politiko v Sloveniji. Seveda, tu zopet, sem samo vprašal v Ormoško klet danes, kako je vaše mnenje okrog tega vina, ne, dobiv sem en podatek, ne: "Ja, saj je to v redu, ne, ta popravek zakona, ampak vseeno imamo pa takih mogoče sto, ki prodajajo vino, po domače povedano, na črno." Ne, in takih je mogoče sto na tudi na Goriških brdih, pa recimo na Dolenjskem, in to je tristo litrov, tristo tisoč litrov vina in to, če damo krat dva, tri, je to komaj, koliko evrov? Zelo malo. Včeraj pa je gospod Breznik povedal v razpravi, dam da imamo prodanega na sivem trgu petnajst milijonov vina, tako da vam te številke nikakor ne morejo iti skupaj, čeprav pravite, da je ta zakon dober, ki je sedaj obstoječi. Ne, in da, sicer imamo inšpekcijske službe, ne vem, zakaj potem take razlike in, pobude po dopolnilni dejavnosti iz teh interesnih skupin, da bi še te male kmete oziroma pridelovalce vina in grozdja še, še oplemenitili z, dopolnilno dejavnostjo, to sem hotel povedati. Ne. In, potem pa verjamem v to, da bodo naše pokrajine res zaraščene, če se to zgodi, tako da, to. Še gospod Koražija, sicer ga danes ne vidim več, bil je ravnokar še tu, tako je zagovornik sh Haloških goric in Haloške zemlje. O ne vem vedno govori, zagovarja zaraščenost haloške haloške zemlje, vendar včeraj pa, kot je povedal stališče, da seveda oni tega ne podpirajo, ne, in to, to je neverjetno. To ne morem razumeti, da to slišim s iz slišim z njegovih ust in bi mu priporočal, da dva meseca vseeno ne hodi v Haloze, ker če ga tam kdo prepozna, da se malo stvar poleže, še kaka dva kmeta ga ven potegneta z z gostilne, pa ne vem kaj se mu lahko zgodi, tako da mu tudi ta "Supermanova" majica danes nič ne pomaga. Hvala lepa.